Aș vrea înainte de toate să o felicit pe doamna Joly pentru realizarea acestui raport. Temele abordate sunt foarte importante pentru a garanta că Acordul de la Cotonou rămâne baza unui parteneriat solid cu țările ACP și totodată un instrument pertinent în contextul noilor provocări cu care aceste țări se confruntă. Negocierile intervin într un context care, așa cum se știe, e dificil și complex. Pe de o parte, țările ACP sunt profund afectate de criza economică și financiară, dar și de insecuritatea alimentară și de consecințele schimbărilor climatice, pe de altă parte, există o provocare instituțională pentru toate părțile la negocieri, aceea de a reflecta într un mod adecvat tendințele de regionalizare a relației dintre ACP și Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm de pe acum că textul revizuit va conține toate ingredientele necesare unei cooperări pentru dezvoltare eficace, capabilă să contribuie la realizarea Obiectivelor Mileniului în țările ACP. Vreau, de asemenea, să subliniez că am introdus în numele PPE cinci amendamente. Acestea permit, în opinia mea, o lectură mai nuanțată a unora dintre propunerile din raport. De exemplu, în paragraful 29, este important să insistăm asupra conceptului de ownership în legătură cu pământurile arabile. Cu privire, de asemenea, la crearea unui mecanism care obligă companiile transnaționale să își declare profiturile realizate, cred că acesta trebuie să fie creat la nivel internațional. În paragraful 25, e importantă o referință clară la o abordare coerentă a chestiunii securității alimentare în cadrul politicii de dezvoltare a Uniunii.